Închiderea închisorii de la Guantanamo, o pată pe obrazul lumii civilizate în ultimul deceniu, este o decizie justă și de importanță majoră. Normal ar fi ca această măsură să fie continuată de rezolvarea de către Statele Unite a situației persoanelor aflate în acest moment în închisoare. Dar, Uniunea Europeană și Statele Unite au fost și sunt campioni ai respectării drepturilor omului și ai respectării demnității umane și trebuie să coopereze pentru îndreptarea erorilor. Cred că înainte de a pune problema primirii în Europa a prizonierilor, este absolut necesară punerea la dispoziție a tuturor informațiilor legate de posibile activități teroriste în care aceștia au fost implicați sau de posibila lor apartenență la o grupare teroristă. Se impune o verificare amănunțită a acestor informații, precum și o evaluare obiectivă a eventualelor repercusiuni pe care le ar putea avea prizonierul la întoarcerea în statul de rezidență. Este absolut necesară o cerere oficială a Statelor Unite și cred că decizia de primire a prizonierilor în Europa trebuie să aparțină statelor membre, iar cele care iau această decizie trebuie să țină cont și de faptul că și iau aceste responsabilități în numele Uniunii Europene. În ceea ce privește menționarea României de către comisarul Barrot, s au emis acuzații fără nicio bază în trecut.